C'est un objectif que la Commission, en général, et celui qui vous parle, en particulier, partagent totalement. Dès mon audition, je me suis engagé en faveur d'entreprises européennes responsables, tournées vers le citoyen, pour l'amélioration de la gouvernance dans les institutions financières. Je remercie le Parlement pour son soutien sur ces sujets, sur ces chantiers.

Il faut des mesures contraignantes sur les politiques de rémunération des institutions financières. Je suis donc très heureux du compromis qui a été trouvé par les trois institutions sur la révision de la directive concernant les exigences de fonds propres, qu'on appelle CRD 3. C'est un compromis équilibré, bien construit et qui envoie un message politique fort aux banques et à l'opinion publique. Cette directive révisée renforcera le système de réglementation, va augmenter les exigences de fonds propres dans des domaines où il y a des risques qui sont sous capitalisés. Elle va limiter les pratiques de rémunération qui ont, je le répète, encouragé une prise de risques excessive et ont, à juste titre, été condamnées par les citoyens. C'est une réforme très importante qui vise des aspects qui ont contribué de manière très significative aux causes de la récente crise le portefeuille des négociations, les titrisations complexes, les pratiques de rémunération. C'est un texte non seulement qui transpose au niveau européen les principes du Financial Stability Board dont nous sommes convenus au sein du G20 à Pittsburgh, en septembre 2009, et qui va également au delà en mettant des limites claires, strictes au paiement des rémunérations variables, tout en laissant une marge de flexibilité aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. Le paiement des bonus aux dirigeants des banques bénéficiant de l'aide de l'État est largement restreint. Je pense que c'est juste. Le mécanisme de clawback permettra aussi le remboursement d'une partie des primes en cas de sous performance. Je veux également saluer le fait que ces mesures doivent être mises en place par les États membres dès le 1er janvier 2011. Je crois qu'il est très important que les bonus accordés en 2010, mais qui n'ont pas encore été payés à la date du 1er janvier 2011, soient bien couverts par ces nouvelles règles. Et, enfin, nous proposerons des règles correspondantes, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs les députés, pour les autres secteurs financiers, comme celui des assurances ou des fonds d'investissement, tout en respectant, en prenant bien en compte les particularités de chacun de ces secteurs. Un mot concernant la gouvernance d'entreprise en général, parce qu'au delà de ces aspects, le rapport de M. El Khadraoui illustre bien la nécessité d'améliorer le gouvernement de toutes les entreprises.

J'ai entamé ce chantier. J'ai récemment proposé un agenda global pour une réglementation financière pour la croissance. Le livre vert du 2 juin 2010 sur le gouvernement d'entreprise dans les établissements financiers est un premier pas dans cette direction. Nous examinons le rôle des auditeurs, des membres de conseils d'administration, de façon à vérifier que chacun de ceux qui ont une responsabilité soit bien compétent. C'est une des demandes de votre rapport, Monsieur El Khadraoui. Il se penche également sur les questions de conflits d'intérêts, le rôle et le fonctionnement des conseils d'administration, la gestion des risques, le rôle des actionnaires, des superviseurs et des auditeurs dans les établissements financiers.

J'ai également l'intention de mener l'année prochaine une réflexion sur la gouvernance d'entreprise au delà du secteur financier, notamment sur le rôle des actionnaires et la diversité, la place des femmes, par exemple, dans la composition des conseils d'administration dans les entreprises. Un troisième point est celui de la modernisation du régime des fonds propres. Je viens d'évoquer CRD 3 et l'aspect de la rémunération. C'est un autre volet que celui des fonds propres pour les activités à risques, du portefeuille de négociation des banques, qui sont à l'origine de la crise. Nous savons aujourd'hui que les niveaux actuels de capital détenu contre ces actifs étaient tout à fait insuffisants pour faire face à la crise. CRD 3 renforce la réglementation dans ce domaine, corrige des lacunes dans la manière dont le capital relatif au portefeuille des négociations a été calculé et augmente considérablement les niveaux de capital détenu contre ses actifs. Mesdames et Messieurs, certains d'entre vous craignent sans doute que ces réformes indispensables ne s'appliquent pas pour la fin de l'année 2011. Je suis très conscient de ce risque. Toutefois, quand il est apparu clairement que les États Unis ne seraient pas en mesure de mettre en œuvre les nouvelles règles du comité de Bâle sur le portefeuille des négociations avant la fin 2010, j'ai, au cours de ma récente visite aux États Unis, fait le point avec le Secrétaire d'État américain au Trésor, Tim Geithner, et nous nous sommes mis d'accord, au plan international, sur une date d'application des nouvelles règles. Cet accord international a été acquis en mai, lorsque le comité de Bâle a convenu que les pays membres appliqueraient les nouvelles règles avant la fin 2011. Sur les marchés très souples et internationalisés, je pense que la convergence mondiale, notamment entre Américains et Européens, est très importante. Je pense qu'en négociant ce délai, nous nous sommes assurés avec plus de certitude que tous nos partenaires internationaux, y compris et d'abord les États Unis, mettraient bien en œuvre les règles selon le calendrier modifié.